C'est une bonne nouvelle pour l'indépendance économique, diplomatique et politique des peuples d'Europe. C'est aussi une très bonne nouvelle pour l'emploi dans les secteurs de l'industrie, des transports et des services en Europe. Certes, l'accouchement ne se fait pas sans douleur. Certes, on peut critiquer le recours initial et coûteux à des partenariats public privé. Mais il n'en reste pas moins que Galileo est la première infrastructure commune produite et financée par l'Union dont elle est également propriétaire. C'est pourquoi Galileo et EGNOS doivent devenir des services publics et des biens communs à part entière à l'échelle de toute l'Union. Je profite de cette intervention pour souligner que l'Agence spatiale européenne est l'une des rares institutions de notre Union qui soit vraiment efficace, utile et au service des citoyens.